Welke typen van voorstellen brengt u daar dan in onder?

We moeten naar een andere balans.

Tenslotte nog dit het is een proces, wij willen graag met u meedenken. Hoe voert u nu de dialoog?

Ik heb al een paar keer met u kunnen praten, ook in de vorm van dialoog, op de knowledge for innovation toppen in dit Huis, hoe gaat u dat nu organiseren?

Ik heb er trouwens veel vertrouwen in.